frú forseti ég mæli hér öðru sinni fyrir frumvarpi til laga um heilbrigðisstarfsmenn frumvarp þetta var lagt fram á hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi það er það var mælt fyrir því hér í sumar og því var þá vísað til heilbrigðisnefndar alþingis það bárust býsna margar umsagnir eðlilega en frumvarpið hlaut ekki afgreiðslu reyndar var ekki til þess ætlast menn ætluðu sér að fá athugasemdir til þess að geta breytt því sem breyta þyrfti áður en frumvarpið kæmi hér inn aftur og því er það svo að það er búið að fara yfir frumvarpið meðal annars með tilliti til þeirra umsagna sem bárust en efnisbreytingar eru í raun mjög litlar það er kannski helst að geta þess að tannsmiðir samkvæmt þessu frumvarpi bætast þá í hóp heilbrigðisstétta einnig eru sett skýrari ákvæði um veitingu starfsleyfa til umsækjenda frá ríkjum utan evrópska efnahagssvæðisins það er lagt til að áfram verði heimilt að veita nemum tímabundið starfsleyfi ef nauðsyn krefur og ákvæði fyrra frumvarps um kynningu og auglýsingar heilbrigðisþjónustu er gert skýrara og kveðið á um heimild til að banna tilteknar aðferðir við kynningu eða auglýsingar með reglugerð löggiltar heilbrigðisstéttir eru nú þrjátíu og þrjú talsins og það gilda sérlög um fjórtán heilbrigðisstéttir en í raun hafa nítján stéttir verið löggiltar með reglugerðum með stoð í lögum númer tuttugu og fjögur nítján hundruð áttatíu og fimm um starfsheiti og

heilbrigðisráðuneytisins fyrir meira en tíu árum og í desember tvö þúsund og átta voru send drög að frumvarpi til umsagnar hjá landlækni hjá heilbrigðisstéttum kennslustofnunum og stærstu heilbrigðisstofnunum

gildandi laga og reglugerðarákvæði um heilbrigðisstéttir eru að ýmsu leyti úrelt og gætir þar töluverðs ósamræmis til dæmis varðandi það hvaða heilbrigðisstéttir geta starfað sjálfstætt og hverjar starfa á ábyrgð annarrar heilbrigðisstéttar hvaða heilbrigðisstéttir mega hafa aðstoðarmenn og hverjar ekki megintilgangur þessa frumvarps hér sem ég mæli hér fyrir er að samræma og einfalda gildandi ákvæði um heilbrigðisstarfsmenn og tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og öryggi sjúklinga með því að skilgreina kröfur til heilbrigðisstarfsmanna í frumvarpinu er leitast við að gera ákvæði um heilbrigðisstarfsmenn markvissari og hnitmiðaðri en áður það eru felldar á brott nokkrar takmarkanir á starfssviði heilbrigðisstétta og þau færð til þess sem kallað er nútímahorf þannig að heilbrigðisþjónusta og störf og starfssvið heilbrigðisstétta geti þróast með eðlilegum hætti innan ramma löggjafarinnar

vissu marki grundvallarlög fyrir heilbrigðisstéttir það má einnig vísa til setningar laga um um landlækni númer fjörutíu og eitt tvö þúsund og sjö en með þeim var stigið skref í átt til samræmingar ákvæða um eftirlit landlæknis með heilbrigðisstarfsmönnum með því að taka upp í þau lög það er lög um landlækni ákvæði um veitingu áminninga sviptingu starfsleyfis og endurveitingu starfsleyfis heilbrigðisstarfsmanna

starfsþjálfun ákvæði um afmörkun starfssviðs og fleira við undirbúning slíkrar reglugerðar er gert ráð fyrir að haft verði samráð við landlækni fagfélög menntastofnanir og eftir atvikum aðra sem málið kann að varða við undirbúning þessa frumvarps hefur höfð einnig hliðsjón af norskum lögum um heilbrigðisstéttar frá árinu nítján hundruð níutíu og níu en þau lög taka til allra heilbrigðisstétta þar á meðal lækna og hjúkrunarfræðinga frú forseti meðal helstu breytinga og nýmæla sem felast í frumvarpinu eru eftirfarandi í fyrsta lagi er hér um að ræða eina samræmd rammalög um heilbrigðisstarfsmenn sem koma skal í stað fjórtán laga um starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta í öðru lagi er gert ráð fyrir að heimild til að löggilda nýjar heilbrigðisstéttir með reglugerð verði felld á brott nýjar heilbrigðisstéttir verði því framvegis ekki löggiltar nema með lagabreytingu í þriðja lagi að starfssvið heilbrigðisstétta verði ákveðið á grundvelli þekkingar og hæfni með tilliti til hagsmuna sjúklinga og það sem kallað er úrelt ákvæði um takmarkanir á starfsréttindum verði felld brott í fjórða lagi er kveðið á um það í frumvarpinu að heilbrigðisstarfsmaður skuli virða faglegar takmarkanir sínar og vísa sjúklingi til annars heilbrigðisstarfsmanns eftir því sem við á í fimmta lagi er það undirstrikað í frumvarpinu að óheimilt sé að starfa undir áhrifum áfengis eða vímuefna og heilbrigðisstofnunum heimilað að setja reglur um bann við notkun

vísa til reglna sem gilda til að mynda um flugmenn að menn megi ekki neyta tiltekinna efna eða lyfja í tiltekinn tíma áður en vaktin eða vinnan hefst í sjötta lagi frú forseti er kveðið á um að heilbrigðisstarfsmenn skuli gæta þess að sjúklingar sjúkratryggingar eða aðrir verði ekki fyrir óþarfa útgjöldum eða óþægindum það er sem sagt hert á ábyrgð heilbrigðisstarfsmanna gagnvart útgjöldum af hálfu hins sjúkratryggða og ríkisins reyndar líka í sjöunda lagi kemur að tuttugasta og fjórðu grein frumvarpsins þar sem fjallað er um kynningu á heilbrigðisþjónustu þar segir að við kynningu og auglýsingar skuli ávallt gætt málefnalegra sjónarmiða fyllstu ábyrgðar nákvæmni og sanngirni gert er ráð fyrir því að heimilt sé að setja nánari ákvæði með reglugerð um kynningu þetta er nýmæli sem kemur í stað sautjándu grein læknalaga sem gildir um flestar aðrar heilbrigðisstéttir samkvæmt vísunum til þeirra laga samkvæmt þessari sautjándu grein læknalaga er lækni eða öðrum heilbirgiðsstarfsmanni einungis heimilt að auglýsa þegar hann hefur störf eða breyting verður á aðsetri hans eða viðtalstíma hér er eins og áður sagði um töluvert mikla breytingu að ræða þar sem gert er ráð fyrir því að það verði heimilað að kynna heilbrigðisþjónustu og auglýsa hana þó með þeim takmörkunum að gæta verði málefnalegra sjónarmiða og svo framvegis og heimilt verði að setja nánari ákvæði með reglugerð ég vil hvetja háttvirtur heilbrigðisnefnd sem ég mun leggja til að fái málið til afgreiðslu hér til umfjöllunar að lokinni þessari umræðu til þess að huga sérstaklega að þessu ákvæði og leita sérstaklega upplýsinga um það hvernig þessu er háttað í nágrannalöndunum

forseti verið að taka atvinnuréttindin sem slík af mönnum vegna aldurs heldur er hér fjallað um það að ríkið muni ekki gera samninga við

í níunda lagi frú forseti er ráðherra heimilað að ákveða með reglugerð að tilgreindri meðferð sé aðeins beitt af heilbrigðisstarfsmönnum nánar tilgreindum heilbrigðisstéttum eða þeim sem fengið hafa til þess sérstakt leyfi landlæknis slíkar reglugerðir skulu settar að fengnum tillögum landlæknis og umsögn viðkomandi fagfélags frú forseti ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins og helstu breytingum frá núgildandi ákvæðum þeirra fjórtán sérlaga sem gilda um heilbrigðisstéttir ég legg áherslu á að þetta frumvarp felur ekki í sér verulegar efnisbreytingar heldur er fyrst og fremst um að ræða nauðsynlega samræmingu og einföldun þess flókna og að mörgu leyti úrelta regluverks sem nú gildir um heilbrigðisstéttir en eins og ég nefndi áður eru ekki aðeins þessi fjórtán lög sérlög sem gilda um heilbrigðisstéttir heldur einnig eitthvað á milli þrjátíu og fjörutíu reglugerðir frumvarpið hefur eins og fram hefur komið verið nokkuð lengi í vinnslu og það er tímabært að mati þeirra sem gerst þekkja að ráðist verði í fyrrgreindar endurbætur á löggjöf um heilbrigðisstarfsmenn ég leyfi mér því að leggja til frú forseti að frumvarpinu verði að lokinni